In den Vereinigten Staaten sind es neun Stunden während der Nacht. Und die Vereinigten Staaten gelten ja nun nicht gerade als Musterknabe der Fluggäste und als Industriefeinde, sondern das Gegenteil ist der Fall. Sie akzeptieren vier Stunden mehr, als in den Vereinigten Staaten möglich ist!